Das Abkommen mit dem Iran und die gemeinsame Haltung gegenüber Russland in Sachen Ukraine seien hier genannt. Ich wünsche mir aber mehr EU Engagement jetzt im syrischen Friedensprozess.

Aber um ernst genommen zu werden, müssen wir soft power und hard power können. Wenn wir als EU militärisch nur im NATO Rahmen handeln könnten, würden wir uns jederzeit von einem möglichen Veto, zum Beispiel von Herrn Erdoğan, abhängig machen. In Sachen Libyen sollten wir uns alle Optionen offenhalten, vorzugsweise die Kooperation mit der neuen Regierung, aber auch die Möglichkeit, mit Sophia direkt gegen IS, Al Qaida und die Schleuser in diesem Land vorzugehen.